Domnule președinte, sunt total de acord cu raportul. De asemenea, sunt de acord cu poziția Uniunii Europene de a avea un rol de premergător în tot ce înseamnă adoptarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea schimbărilor climatice, pentru îmbunătățirea mediului înconjurător. Îmi doresc însă ca Uniunea Europeană să fie doar cu un pas înaintea celorlalte țări din afara Uniunii Europene, și nu cu mai mulți pași, pentru a da timpul necesar ca industria, ca agricultura, ca celelalte sectoare economice să aibă timpul necesar să se adapteze la o economie cu un conținut de carbon scăzut.